Und wenn Sie das mit Ihren chinesischen Erfahrungen vergleichen Würden Sie sagen, dass KMU soweit vorhanden, und zwar vielfach vorhanden in China weniger reguliert sind als in der Europäischen Union?